Wir haben in allen Mitgliedstaaten ein moderates Wachstum, die Arbeitslosigkeit sinkt konsequent, und wir haben die Erwartung und Hoffnung, dass sich auch die öffentlichen Defizite im Euro Raum weiter reduzieren. Es gibt aber noch genügend unausgeschöpftes Potenzial, und wir haben viel Luft nach oben, denn die Mitgliedstaaten haben immer noch erst zwei Drittel ihrer länderspezifischen Empfehlungen umgesetzt. Wir wissen, dass mehr Strukturreformen und mehr private und öffentliche Investitionen mindestens ein um 1 höheres Wachstum bedeuten würden.

Ich meine daher, dass der Bericht den Finger in die richtigen Wunden legt und die richtigen Herausforderungen und den Handlungsbedarf anspricht, denn das Europäische Semester gibt der Kommission zwar die Möglichkeit, den Finger in die Wunden zu legen, der Widerspruch zwischen Daten und Zielen wird aber immer deutlicher sichtbar.

Setzen wir auch den Bericht ergänzend um, dann tragen wir zur Vertiefung der Wirtschafts und Währungsunion und zu ihrer Erweiterung für mehr Wachstum und Beschäftigung bei.